Monsieur le Président, je vais avoir des propos d'un Européen, d'un Européen de l'Europe des nations, et également des propos de soutien au président Trump. Après la Seconde Guerre mondiale, la charte de La Havane pour la paix a voulu que nous équilibrions nos comptes extérieurs, que les excédents des uns fassent les déficits des autres, comme le dit Mme Lagarde.

Alors voilà ce que vous devriez faire, si vous étiez de véritables Européens taxer la Chine pour avoir de nouvelles recettes et faire ce qu'il faut pour que nous équilibrions nos échanges avec les États Unis. Le président Trump a raison!